nefndin fékk til sín nokkra góða gesti virðulegi forseti sökum mikils áhuga þingheims þá tel ég mér rétt og skylt að upplýsa hvaða gestir þetta voru þetta voru nánar tiltekið virðulegi forseti bergur sigurðsson frá landvernd

árni finnsson frá náttúruverndarsamtökum íslands sigrún ágústsdóttir og sigurður ármann þráinsson frá umhverfisráðuneytinu síðan frá umhverfisstofnun árni bragason og davíð egilsson virðulegi forseti

hvað síðari breytinguna varðar er lagt til að ákvæði náttúruverndarlaga verði styrkt þannig að þau nái jafnframt til bergtegunda og bergforma og að óheimilt verði að losa um nema brott eða skemma sjaldgæfar tegundir steinda og bergs sem friðunarákvæðin ná til þá er í frumvarpinu kveðið á um að óheimilt sé að nema brott eða losa steingervinga af fundarstað í fjórða grein er kveðið á um að innan friðlýstra svæða verði óheimilt að losa um nema á brott eða skemma hrafntinnu í formi bergglers og tæra silfurbergskristalla lengri en fimm cm og einnig að hið sama gildi um sjaldgæfar tegundir steinda og bergs nefndin telur ákvæði fjórðu grein frumvarpsins ekki nægilega vel útfært hún telur að á grundvelli þriðju greinar frumvarpsins sé unnt að vernda hrafntinnu og silfurberg og leggur því til að fjórðu grein frumvarpsins falli brott nefndin hvetur til þess að frekar verði hugað að efnisatriðum fjórðu grein nefndin var sammála í þessu og leggur til að frumvarpið verði samþykkt undir þetta skrifa háttvirtir þingmenn ásta r jóhannesdóttir guðjón ólafur jónsson mörður árnason arnbjörg sveinsdóttir rannveig guðmundsdóttir kjartan ólafsson sigurrós þorgrímsdóttir og kolbrún halldórsdóttir ásamt þeim sem hér stendur